Já tady nejsem od toho, abych hodnotil postupy irské vlády nebo rakouské vlády nebo jakékoli jiné vlády, neudělal jsem to, nedělám to a dělat to v žádném případě nebudu.